Señor presidente, quienes defendemos la producción ecológica no lo hacemos solo por un afán reglamentarista se trata de que la producción y comercialización de alimentos no dañe el medio ambiente, no afecte a nuestra salud y se haga con criterios de justicia social. Por ejemplo cuando excluimos la pesca artesanal de lo que se considera ecológico y la sustituimos por pescado procedente de la acuicultura, estamos sentando un precedente que puede ser peligroso, porque la mar es un bien común, es de todos, y salir a la mar es una actividad sostenible, respetuosa con el medio ambiente y de la que depende la economía de muchas familias y de muchos pueblos. Sustituir la pesca artesanal por la acuicultura, y decir que esta es ecológica y la otra no, es, cuando menos, incoherente. Además, la agricultura ecológica no puede ser una especie de nicho de mercado para las grandes empresas. Aquí la cuestión clave es que, mientras no exista un cambio en la política comercial de la Unión Europea, no habrá posibilidad real de defender y de potenciar la agricultura ecológica.